Wir laufen derzeit Gefahr, die Glaubwürdigkeit des Binnenmarkts vor dem europäischen Bürger zu verlieren. Nichts macht das Scheitern der EU Politik auch im Binnenmarktbereich so deutlich wie die skandalös hohen Arbeitslosenzahlen.

Wir laufen Gefahr, die positiven Aspekte des Binnenmarktes zu verlieren, weil wir auf die Arbeitslosigkeit, die täglich steigt, keine Antwort haben, insbesondere bei den jungen Menschen. Arbeitslosenquoten von über 50 sind ein Skandal und zeigen signifikant das Scheitern Ihrer Binnenmarktpolitik und Ihrer Währungspolitik!